Szavazatommal támogattam a jelentést, hiszen az európai mezőgazdasági üzemek szerkezetére vonatkozó uniós statisztikák összehasonlíthatóságának és koherenciájának előfeltétele az okos megoldásokat segítő infrastruktúra, legfőképp a szélessávú internet kiépítése, illetve a digitális készségek elsajátításának ösztönzése. Enélkül egyrészt nincs képünk arról, hogy a vidéki közösségek irányában miként hasznosulnak a befektetések, másrészről a rendszer így a korrupció melegágya is. Örülök, hogy az általam kezdeményezett okosfalvak kísérleti projekt a sikeres megvalósítás vége felé jár, és hogy a második, úgynevezett előkészítő akció hamarosan indul, és hogy mindezekkel párhuzamosan a közös mezőgazdasági politika jövőjével kapcsolatos javaslatban már megjelenik az úgynevezett okosfalvak eredményindikátor. Terjesszük ki ezt a vidéket érintő összes többi pénzalapra is, különösen a regionális, illetve a szociális alapra.